Hat sich der Haushaltsausschuss auch damit beschäftigt, dass das Personal, das bei der ERA ist, nach fünf Jahren ausgewechselt werden soll, und wir keine Kompetenzen haben auf dem Markt?

Wir brauchen die Ausnahme, wir können nicht die fähigen Leute entlassen und Laien einstellen, die keine Ahnung haben.